Preto je našim spoločným záujmom do budúcnosti posilniť kapacity Frontexu tak, aby mohol pohotovo a efektívne reagovať v situáciách, keď pohraničná ochrana jednotlivých členských štátov nedokáže riešiť mimoriadne situácie na spoločných hraniciach. Okrem personálneho a technického posilnenia rýchlych zásahových tímov musíme tiež v záujme boja proti cezhraničnému zločinu zlepšiť súčinnosť pohraničných orgánov členských štátov s agentúrou Frontex, ako aj s ďalšími európskymi agentúrami Europol a Eurojust. Som presvedčený, že iba dobre koordinovaná spolupráca pohraničných služieb členských štátov s príslušnými európskymi inštitúciami prispeje k posilneniu našej spoločnej hranice.